De la 1 iulie, Olanda aplică măsuri ce i discriminează grav pe cetățenii români și bulgari, care alături de cei extracomunitari, vor primi permise de muncă doar în cazuri excepționale. În materie de obligații, România și a îndeplinit partea care îi revine, inclusiv contribuția la bugetul comun. Indiferent de problemele de acomodare ale noilor state membre la regulile Uniunii Europene, nu cred că ele dau dreptul unui stat membru să i discrimineze pe alți cetățeni care au drepturi egale cu oricare alți cetățeni din țările Uniunii. Din păcate, aceste dovezi de egoism național se multiplică în ultima vreme, în ciuda faptului că actuala criză trebuie să demonstreze că solidaritatea ce stă la baza construcției europene nu este o vorbă goală. S a vorbit mai devreme despre gestul Danemarcei, care a introdus controale vamale la granițele interne ale Uniunii. Nu cred că trebuie să lăsăm construcția europeană prizonieră în mâinile partidelor populiste și extremiste, care alimentează temerile populației și atacă valorile fondatoare ale Uniunii Europene pentru ipotetice câștiguri electorale.